Immer noch gelingt es uns nicht, den Respekt für die europäischen Bürger zu erreichen, den dieses Parlament verdient, weil wir für sie sprechen, von ihnen gewählt sind und sie repräsentieren. Wir müssen jetzt aufgrund von Schätzdaten für den zukünftigen Haushalt entscheiden, und dafür bedarf es einer finanziellen Disziplin im Agrarhaushalt, sprich einer Kürzung des Agrarhaushaltes. Wenn wir jetzt davon reden, dann ist es für mich selbstverständlich, dass hier vor dem Gesetz alle gleichbehandelt werden. Das heißt, alle Landwirte haben das gleiche Recht und auch die gleiche Pflicht. Und dementsprechend macht es nur Sinn, hier linear zu kürzen, sprich jedes Mitgliedsland mit demselben Prozentsatz zu belasten. Denn Disziplin bedeutet auch, dass alle gleich bestrebt sein sollen, ordentlich mit ihren Geldern umzugehen. Und das erreichen wir nicht, indem wir einzelne Staaten mit weniger scharfer Disziplin behandeln als andere. Es kann in Europa nicht sein, dass es immer mehr Mode wird, in schwarz und weiß zu denken, zu entscheiden, ob große Strukturen oder kleinere Strukturen gut oder schlecht sind. Das ist das falsche Signal für Europa, das ist gefährlich, und es ist auch gefährlich für den europäischen Gedanken. Denn wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir alle gemeinsam zu einem Ziel kommen. Und das bedeutet, dass wir auch gleichermaßen verteilt die Lasten tragen.

Da müssen wir ganz ehrlich sagen, auch bei den kleinen Betrieben ist es notwendig, dass diese lernen, dass es auf Dauer weniger Agrarzahlungen gibt.

Und dann macht es keinen Sinn, kleineren Betrieben vorzugaukeln, es bleibt alles so wie es ist und nur die großen Betriebe dürfen dann dafür die Last tragen. Das führt zu einer Verstimmung unter den Landwirten. Es führt zu einem wirklichen Streit unter den Landwirten und es fördert eben dieses ständige Schwarz Weiß Denken, was in der Öffentlichkeit derzeit diskutiert wird und nicht gut ist für den europäischen Gesamtgedanken.